Voorzitter, ook ik ben zeer blij over het wegstemmen van de resolutie, omdat het onaanvaardbaar is dat dit Parlement wordt misbruikt voor een politieke hetze tegen een welbepaald politicus. Het is even onaanvaardbaar dat het Parlement zich hier opwerpt als een soort Europese een opperinquisiteur die zich rechtstreeks bemoeit met een kwestie die enkel en alleen een zaak is van de afzonderlijke lidstaten. Zij die hier van leer trekken tegen een zogenaamde bedreiging van de vrijheid van informatie in Italië, een bedreiging die totaal denkbeeldig is, zijn de eersten die pleiten voor muilkorfwetten die enkel en alleen gericht zijn op de politieke liquidatie van andersdenkenden.